Señora Valenciano, yo lo que creo es que tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos y, como he dicho, en primer lugar, los de los niños. La maternidad subrogada puede estar regulada de muchas maneras y lo que necesita tener es, precisamente, esa regulación. No tenemos por qué dar lugar a que suponga una explotación